Como ese debate ya se ha producido, señora Presidenta, al amparo del artículo 122 del Reglamento, pido que ese compromiso se cumpla y que no se vuelva a celebrar el debate, porque ya tuvo lugar en la sesión del mes de abril, y, por lo tanto, que mañana el Parlamento proceda solamente a la votación de la Resolución sobre Guantánamo.